Mimo wzrastającej świadomości społecznej zauważalna jest ogromna dysproporcja pomiędzy krajami członkowskimi w obszarze dawstwa i transplantologii. Dlatego też oprócz stworzenia europejskiego modelu dawstwa i przeszczepu, gdzie wykorzystane zostaną najlepsze praktyki, najlepsze rozwiązania, bardzo ważna jest społeczna świadomość i akceptacja. Dlatego też cieszę się, że wzorcem dla proponowanych rozwiązań jest Hiszpania, która osiąga najlepsze efekty, zarówno jeżeli chodzi o ilość dawców i wykonanych przeszczepów, jak również o uzyskanie ogromnego społecznego poparcia dla idei transplantologii i dawstwa organów.